Trois remarques D'abord, il faut confirmer que ce règlement est un pas modeste, certes, mais concret pour simplifier la vie des citoyens, et j'espère que bientôt suivront d'autres pas. Deuxièmement, la plateforme IMI, qui crée un réseau entre les administrations des États membres et permet donc un échange direct entre les autorités, est, contrairement à ce qui a été dit ici, un excellent instrument de lutte contre la fraude, bien plus efficace que l'apposition d'une apostille, d'un tampon, sans qu'on puisse en vérifier l'authenticité. Troisièmement, je suis convaincue que ce règlement constitue un grand pas en avant, s'il arrive et s'il contribue à créer et à renforcer la confiance entre les États membres.